Milí kolegové, vážení předsedové Rady a Komise, jsem hrdá na to, že se české předsednictví zapsalo do historie EU jako vzor vstřícné, profesionální, nadstranické a výborně připravené administrativy. Vzdor nevybíravé kritice evropských medií a české opozice Češi dokázali úspěšně dojednat konsensus o desítkách legislativních norem.

Byli to Češi, kdo konečně dokázal rozlousknout i takový oříšek, jako je přesun služeb s vysokou cenou lidské práce do nižší sazby DPH, což je prorůstové a protikrizové opatření. Čechům se také zdařilo nejen pomoci s obnovou dodávek plynu a ropy z Ruska do Evropy, ale i dojednat a připravit k podpisu spolu s předsedou Komise dohodu o jižním plynovodu Nabucco. Do historie Unie se bohužel Česko zapsalo také jako vzor politické nestability, když sociální demokrat Paroubek dal přednost vlastním cílům před zájmy EU a s několika přeběhlíky zinscenoval popravu české vlády v poločase jejího úspěšného předsednictví. Chci poděkovat týmům premiérů Topolánka a Fischera a české misi v Bruselu za jejich nasazení pro zájmy Unie i Česka. Tyto týmy dokázaly, že se tyto zájmy nevylučují ani v době krize. Navíc přesvědčily nejen francouzského prezidenta, že protekcionismus není slušné slovo. A k tomu vám i nám všem také gratuluji. Obracím se teď na švédské předsednictví, aby neprodleně zahájilo jednání o zrušení kanadských víz pro české občany. A věřím, že bude také úspěšné.